Dlatego tak istotna jest nowa strategia kosmiczna Unii, jeżeli mamy nadążyć za światem.

Wiele krajów aktywnie rozwija technologie antysatelitarne, w tym także w zakresie broni orbitalnych, co świadczy o militaryzacji przestrzeni kosmicznej i konieczności rozwijania przez państwa europejskie zdolności obrony infrastruktury kosmicznej. Sprawozdanie pana posła Zdrojewskiego słusznie podkreśla konieczność rozwoju europejskiego przemysłu kosmicznego,

Powinno to być czynione w ścisłej współpracy z naszymi sojusznikami, dlatego że za słuszne należy uznać stwierdzenie dokumentu o konieczności koordynacji działań i kompatybilności europejskich zdolności kosmicznych z

Dwa koncerny zatrudniają ponad połowę personelu europejskiego przemysłu kosmicznego. Główne moce produkcyjne są ulokowane w sześciu państwach Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Belgii. Strategia kosmiczna Unii, której zręby zostały przedstawione w styczniu 2016 roku przez panią komisarz Pieńkowską, zakłada wzmocnienie konkurencyjności przemysłu. Ten ambitny cel powinien uwzględnić potencjał innowacyjny także innych państw członkowskich i zakładać wspieranie uczestnictwa mniejszych przedsiębiorstw w polityce kosmicznej Unii.